Manche Netzanbieter versuchen allerdings, ihre Position auszunutzen, um andere Marktteilnehmer auszuschließen, so z.

Der Zugang für fremde Anbieter wird absichtlich gedrosselt, um eigene Telefondienste nicht zu gefährden. Dadurch werden Wettbewerb und Meinungsfreiheit natürlich eingeschränkt. Wir brauchen daher Leitlinien für den Mobilfunkmarkt, um auch dort die Netzneutralität zu gewährleisten. Und zweitens Es bedarf mehr Transparenz für den Endnutzer, also Information über Anbieter und Leistungen, denn besonders bei der Schnelligkeit im Internet fallen Werbung und Realität oft auseinander. Drittens Letztlich sollte jeder Nutzer die Möglichkeit haben, ohne Probleme zu einem neuen Anbieter zu wechseln.